Señora Presidenta, señora Malmström, el problema con la comunicación que ha presentado la Comisión es que es una comunicación que no es creíble en el momento actual, ni para los problemas que conlleva a largo plazo el tema aquí planteado, ni siquiera para las soluciones de emergencia que en este momento la Unión Europea tenía que haber puesto en marcha. Desgraciadamente, la Comisión lo que ha demostrado es tener una gran debilidad, porque no se puede contentar a todo el mundo. No se puede contentar por una parte al señor Sarkozy y al señor Berlusconi, y, por otra parte, tener a largo plazo una política común de asilo y de inmigración.

Y le hace un flaco favor el señor Barroso cuando dice que usted ha puesto lo mejor que puede para encontrar un equilibrio, porque es que aquí no se trata de encontrar un equilibrio. Aquí se trata de responder a una situación de emergencia como la que está planteada, de tener financiación y de conseguir de verdad el acuerdo de los Estados miembros para una política común de asilo y para esa Oficina de Asilo y para tantos desafíos que tenemos presentes, y aquí no hay nada de eso. ¿Cómo va usted a hablar de programas regionales de cooperación con los terceros países, si los demócratas de Túnez y de Libia están viendo que nosotros les cerramos las fronteras en nuestros países?